Návrh Komisie úzko súvisí s obchodnou dohodou o boji proti falšovaniu ACTA.

Vedie k zlepšovaniu chápania celkového rozsahu a vplyvu porušení práv duševného vlastníctva.

Zvyšovanie informovanosti občanov o hodnote autorstva je veľmi dôležité pre širšie porozumenie potreby ochrany práv duševného vlastníctva. Tým prispejeme k podpore a udržaniu hospodárskeho rastu. Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu by mal sledovať aj rozvoj nových konkurenčných obchodných modelov.